hæstvirtur forseti háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir gerði hér grein fyrir nefndaráliti okkar annar minni hluta hluta heilbrigðisnefndar og í því mun ég bara í örfáum orðum bæta hér við og aðeins í forsöguna því eins og komið hefur fram að þá byggir þetta frumvarp meðal annars á lögum um heilbrigðisþjónustu sem við afgreiddum hér síðastliðið vor og það frumvarp var einnig afgreitt á stuttu vorþingi á síðustu dögum þingsins í svo miklum spretti að það vannst ekki ráðrúm til að ræða það hér eins og hefði þurft að gera það er ekki hægt að vísa í ræður það er hægt að vísa í atkvæðaskýringar ef maður ætlar að fara í söguskýringar um afstöðu flokkanna og í atkvæðagreiðslum þegar við erum að taka þau skref að fara hérna í markvissa kerfisbreytingar á eins viðkvæmri þjónustu eins og heilbrigðisþjónustan er þá er það bara skylda okkar hér á hinu háttvirta alþingi að gefa okkur þann tíma sem við þurfum til þess að fara vel yfir málið það er ekki bara að það mælist í löngum ræðum það mælist ekki síst í góðum undirbúningi af ráðuneytanna hálfu að hingað komi inn vönduð frumvörp og að nefndirnar hafi þann tíma sem þarf til þess að senda út umsagnir gefa umsagnaraðilum góðan tíma til þess að meta málið og skila inn vönduðum umsögnum og fyrir heilbrigðisnefnd að fara yfir þær umsóknir sem berast þeirra frumvarpa sem verið er að afgreiða ég leyfi mér að fullyrða hæstvirtur forseti að til þess vannst hvorki tími á síðastliðnu vori með frumvarp um heilbrigðisþjónustu né núna það má segja að bæði þessi frumvörp bera yfirbragð þeirrar aðferðafræði sem beitt hefur verið markvisst víða í evrópu og af því við höfum sérstaklega vitnað til bretlands þá var það alveg markvisst í bretlandi sú aðgerð sem þar var sem byggt var upp á almannaþjónustu eins og okkar hvernig það smám saman var molað niður með því að koma með breytingar ósköp litlar en markvissar þannig að almenningur átti erfitt og hefur átt erfitt með að átta sig á því hvaða breytingar var verið að gera hvert stefndi þetta voru svona tæknilegar breytingar litlar breytingar og það er gott að fá fjölbreytta þjónustu það er gott að spara það er gott að fara vel með fjármagnið en almenningur hafði ekki möguleika til að meta hvert ferðinni var heitið núna hefur almenningur í englandi möguleika á að lesa hvert ferðinni var heitið og víðast hvar í englandi eru núna mótmæli það er bylgja mótmæla gegn þeirri þjónustu gegn þeim breytingum sem gerðar hafa verið og krafa um bætta þjónustu vegna þess að það kerfi sem komið var á að mola niður þá félagslegu þjónustu sem hafði verið uppi í bretlandi sem núna er búið að koma undir nær alfarið að markaðsvæða hún hefur vakið upp þessi viðbrögð mótmæli eiga sér ekki stað í írlandi og skotlandi því íbúar í þessum löndum

englendingar voru ekki svo heppnir og það er mjög erfitt að snúa til baka þegar einu sinni er búið að mola út úr þjónustunni koma henni á markað að þá hefur hið opinbera ekki þá stjórn á fyrirtækjunum á þjónustunni eins og áður og þó svo að í því frumvarpi sem hér liggur fyrir og við erum með til meðferðar sé ekki gengið eins langt og ekki sé verið að taka upp breska kerfið eins og það er í dag þá erum við hugsanlega á þessari leið það er verið að ganga þessi skref það sem við höfum gagnrýnt við í vinstri hreyfingunni grænu framboði i þessu frumvarpi og frumvarpi um lög um heilbrigðisþjónustu er það mikla vald sem hver heilbrigðisráðherra hefur til að setja reglugerðir og bókstaflega hann er með opinn tékka hann ræður för hann ræður hversu mikið af heilbrigðisþjónustunni verður tekin út úr opinberri þjónustu í dag boðin út málið niður á höfum ekki hugmynd um hvert stefnir með landspítalann eins og hann er í dag við höfum ekki hugmynd um það hvernig að hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórn sjá næstu ár fyrir sér að öðru leyti en því sem kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum að það eigi að auka einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni og fara inn á þessa markaðsbraut því fagna ég því að við skulum staldra við núna eftir aðra umræðu um málið og gefa okkur þann tíma sem ég tel að okkur beri að gefa máli sem vegur jafn þungt og þetta mál gefa því þann tíma að við getum unnið það betur heldur fresta þingi að vori og gefa okkur þessa haustdaga til að vinna með mál sem eru erfið og þung og eru hápólitísk og eru stefnumarkandi til þess höfum við dagana í september og við eigum að nota þá til að gefa þeim sem vilja koma frekar að málinu sem vilja fá að skoða það betur og sem hugsanlega eins og ég segi með kennara í dag átta sig á því þegar þeir fara að skoða málið

ráðherra reynum að kostnaðarmeta allt það innbyggða eftirlit sem verður í þessu nýja kerfi

þannig að við skulum bara ganga þá þennan veg með opnum augum en ekki að afgreiða málið hér í engri umræðu litlum undirbúningi og ganga svo bara blint í sjóinn hæstvirtur forseti ég var nú búin að punkta hérna hjá mér heilmörg punkta en ég ætla tímans vegna sé ég það að hann hefur nú flogið frá mér en ég vil fá að vitna í nefndarálit háttvirts þingmanns valgerðar sverrisdóttur við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við hefðum getað á því nefndaráliti við hefðum getað staðið öll saman að þessu nefndaráliti sem slíku en við sem sé fögnum því að málinu verði gefinn meiri tími og ég vil enn og aftur benda fólki öllum almenningi í landinu að lesa vel minnisblað rúnars vilhjálmssonar